Mieliśmy takie przykłady w przeszłości w Europie.

To były wybory na poziomie politycznego kompromisu, ale nie były one demokratyczne.

Podstawowym warunkiem jest konsekwentne przestrzeganie politycznych porozumień, na mocy których do takich wyborów może w ogóle dojść. Najczęstszą przeszkodą w przestrzeganiu porozumień są kwestie interpretacji ustaleń czy zapisów. Aby różnice interpretacyjne nie prowadziły do konfliktu, jest potrzebne coś szczególnego, coś mało uchwytnego i mało precyzyjnego.

Apeluję zatem o dobrą wolę, o myślenie o przyszłości, o minimum odpowiedzialności. Tym bardziej, że w przeszłości zarówno pan Zelaya, jak i pan Micheletti popełnili polityczne i prawne błędy. Wybory są szansą i nadzieją na naprawienie tych błędów. Chyba chcemy, żeby tak się właśnie stało.

Dzisiaj na tej sali Václav Havel mówił, że złu nie można ustępować, bo zło ze swojej natury wykorzysta każdą okazję, każde ustępstwo.